Die Finanzkrise hat gezeigt, dass eine einheitliche Finanzaufsicht der Europäischen Union unabdingbar ist.

Als Mitglied im Rechtsausschuss bedauere ich, dass der federführende Ausschuss unseren verfassungsrechtlichen Bedenken bei den vorgesehenen Durchgriffsrechten sowohl auf der europäischen als auch auf der nationalen Ebene, insbesondere nach dem Lissabon Urteil des Bundesverfassungsgerichts, keine Rechnung getragen hat. Einer Empfehlung des Rechtsausschusses, nach der die Kommission als Hüterin der Verträge im Rahmen eines einzuhaltenden Verfahrens die letzte Entscheidungskompetenz, sozusagen das letzte Wort behalten hätte, wurde nicht gefolgt. Hierbei wird seitens des Rechtsausschusses nicht verkannt, dass die zur Beurteilung erforderliche Fachkompetenz unstreitig in den nationalen und europäischen Aufsichtsbehörden vorhanden ist und nicht in der Kommission.